Ma az Európai Parlamentben egy fura című konferenciát szerveztek az úgynevezett Magyar Szovjet Köztársaság leveréséről.

A romániai magyar közösség nevében is határozottan tiltakozom román szocialista kollegáink cinikus magatartása és nacionalista indíttatású véleményt formáló kísérlete, félrevezető tájékoztatási manővere ellen.